Herr Präsident, Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren! Wir tun bei den Debatten über die Ratspräsidentschaften oft so, als wäre die Ratspräsidentschaft die Europäische Union. Die Ratspräsidentschaft ist nicht die EU, sondern sie ist ein wichtiger Manager einer europäischen Institution.

Sie hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass ein neues Kapitel in der Geschichte des Erfolgs der Europäischen Union aufgeschlagen werden kann.

Die Institutionendebatte wurde abgeschlossen, die Personalfragen wurden beantwortet, und in einigen wichtigen Punkten kam es zu einer Positionierung des Rates, damit wir weiterarbeiten können. Richten wir den Blick in die Zukunft!

Ja, es war ein Fehler, man kann über den Inhalt streiten, SWIFT vorher durchzuboxen, obwohl die Mitentscheidung des Parlaments einen Tag später anders ausgesehen hat. Es ist mit dem Beschluss zur Finanzmarktaufsicht noch nicht das letzte Wort gesprochen.